Noi sappiamo che la burocrazia di solito non ottiene la difesa del consumatore da truffe e da errori, che sono sempre nelle mani di chi è truffatore, ma per contro va ad appesantire le piccole e le medie imprese che non sono in grado di sostenere doppi costi di doppie certificazioni. La burocrazia fa male alle imprese e non fa bene alla salute.

Mi auguro di sbagliarmi, ma di solito quando si verificano casi di questo tipo avviene proprio quello che ho detto.